Ich verstehe bei der heutigen Diskussion einiges nicht. Einerseits will die Kommission die EU unter die Kuratel des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte stellen, eines Gerichtshofs, der Dublin II aushebelt, der also untersagt, dass Asylbewerber in das Erstaufnahmeland zurückzuschicken sind. Auf der anderen Seite höre ich heute dauernd, dass gerade diese Dublin II Verordnung eine ganz wichtige Maßnahme ist, um diese Problematik zu lösen. Von der Problematik hören wir wiederholt immer dieselben Statusberichte die grüne Grenze ist offen, offen wie ein Tor, die Türkei ist nachlässig, mangelnde Bereitschaft zur Kooperation, außer hin und wieder gewisse finanzielle Junktimierungsvorschläge.